Tento Parlament opakovane podporil rokovania s Macedónskom o jeho vstupe do Európskej únie. Chcem preto poprosiť naše kolegyne a kolegov z Grécka využite túto historickú príležitosť a buďte prvými staviteľmi mostov porozumenia medzi starobylou gréckou kultúrou a mladým macedónskym štátom. Ochrana identity a právo na sebaurčenie patria medzi základné európske hodnoty. Ak ich spochybníme, stratíme pevný bod, ktorý potrebujeme aj na prekonanie ekonomickej krízy. Tam, kde jeden blokuje všetkých, prestáva existovať spoločenstvo, a kde nie je spoločenstvo, tam je ťažké očakávať solidaritu.